Voorzitter, vissen hebben bewustzijn en gevoel.

En lijden, dat doen ze volop in de Europese aquacultuur, wat natuurlijk niets anders is dan intensieve vissenhouderij.

De Commissie zou al in 2014 met voorstellen komen om hier een einde aan te maken.

Er kwamen wel wat rapportjes waarin u zegt dat het slecht gesteld is met het welzijn van vissen in Europa.

Ook daarom vind ik dat de Europese landbouw én visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.